Domnule președinte, nu am votat rezoluția pentru că aceasta este o rezoluție a ipocriziei. Nu este o rezoluție privind statul de drept în România.

Pentru că nu vrea să accepte să fie țară de mâna a doua, pentru că vrem să ne dați rețete pe care nu le aplicați în țara dumneavoastră. De ce nu exportați ceea ce puneți în rezoluție la dumneavoastră acasă? De ce intrați în subsidiaritate? În ce țară s a mai amestecat Uniunea Europeană la schimbarea unui șef de instituție? De ce trebuie să raportăm noi când se schimbă constituțional un șef de instituție, fie el și procurorul general? S a creat o criză, s a creat o țară a procurorilor.

Vrem să ne apărăm cetățenii, vrem să se respecte Tratatul. Noi, România, nu am încălcat Tratatul, în schimb Uniunea Europeană încalcă Tratatul și regulamentul Schengen. Nu ne lăsați în spațiul Schengen deși n avem garduri, n avem jurnaliști omorâți. Corupția nu România este în grupul celor nouă state în care acum este cea mai mare corupție din istoria Uniunii Europene. De ce nu se aplică aceeași unitate de măsură? Sunt revoltată și consider că este o nedreptate pentru țara mea și pentru cetățenii mei.